Először is gratulálni szeretnék az előadónak, mert nagyszerű munkát végzett, és sikeresen zárta le ezt a nagyon hosszú folyamatot. A szabványok kidolgozásával messzemenően egyetértek, felgyorsításával még inkább. Azonban meg szeretném jegyezni, hogy ez a folyamat semmiféleképpen sem történhet a minőség rovására. Így úgy vélem, hogy elsősorban a folyamat adminisztratív részének felgyorsítását kell megcélozni, mellyel kapcsolatos intézkedéseket a szabványosítónak és a Bizottságnak közösen kell megvalósítania, természetesen a közmegegyezés és a nyilvánosság megtartása mellett. Úgy vélem, hogy a Bizottság ennek érdekében sokat tehet, pl. a kezdő és befejező munkafázisok felgyorsításával, így a mandátumok és a szerződések aláírásával, a teljesítés igazolásával és a kifizetések elősegítésével is. Egyetértek az előadónak azon meglátásával, hogy építhetünk, és építenünk is kell a meglévő rendszerre, ezen belül is számos lehetőség kínálkozik a fejlesztésre. Egyetértek azzal, hogy a szabványokhoz való hozzáférés problémája nem merülhet ki a szabványok árának kérdésében, és örömmel fogadtam azt is, hogy a Nemzeti Szabványügyi Testülethez intéztünk felhívást. Vagyis speciális díjak révén csökkenteni a költségeket azáltal, hogy pl. csökkentett áron tudunk szabványcsomagokat kínálni.

Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy részvételüknek eddig sem volt jelentősebb akadálya. Passzivitásuknak okát én másban látom, pl. az anyagi lehetőségeik erős korlátozottságában, továbbá úgy vélem, hogy speciális szaktudásuk is esetenként hiányos. Támogatásukat ezért úgy vélem, hogy elsősorban ezekre a területekre kellene koncentrálni, és meg kellene találni azokat a módszereket, amelyekkel a motiváltságuk növelhető. Összességében az előadónak sikerült olyan javaslatot kidolgozni, ami Európa versenyképességét, az innovációt és a fenntartható fejlődést is tudja támogatni. Mindezek mellett és a nagyszerű munka miatt is javaslom a jelentés elfogadását, és én magam is ezt támogatom.